Gratulálok a jelentéstevőnek, hiszen az egységes uniós címkézés fokozza termelőink versenyképességét. Szeretném fölhívni Dacian Cioloş biztos úr figyelmét, hogy Magyarországon egy teljesen sajátos címkézési rendszert vezettek be, amelynek semmilyen eurokomform jelentősége nincsen. Hiszen egyáltalán nem kapcsolódik ahhoz, ami a jelentéstevő asszony, illetve a Bizottság munkája, és a mostani közös döntés nyomán itt Európában kialakult. Hiszen nem Magyarországon kell világhírűnek lenni, hanem Európában kell megfelelni akár az oltalom védettségének, akár a földrajzi eredet védettségének.